Sunt de acord că trebuie luate măsuri împotriva celor care au produs acest dezastru economic, dar cred că nu le putem lua dacă nu ne gândim ca băncile europene să nu mai fie înregistrate în paradisuri fiscale și să și repatrieze profiturile în aceste paradisuri, fiind exceptate de la impozitarea clară pe profit și pe dividende. Aceasta cred că este soluția. Sunt de acord că avem nevoie de o reglementare clară, strictă și solidară pentru băncile europene, avem nevoie de un nou Glass Steagall Act, dar din punctul meu de vedere această taxă nu va avea eficiență.